Doamnă președintă, domnule președinte Juncker, mă adresez și Consiliului, care, iată, astăzi vrea să ne spună că va urma un nou Consiliu în 14 decembrie în care se vor lua decizii.

În acest mandat nu am reușit să rezolvăm principala problemă Europa Unită, coeziune. Deși Parlamentul și a făcut treaba, așa cum a spus domnul președinte, Comisia în mare măsură și a făcut treaba și a fost de acord cu rezoluțiile Parlamentului, totuși, ce se întâmplă cu Consiliul? Cum o să avem în viitor o Europă unită dacă Consiliul împarte Europa în două spații, dacă Consiliul nu acceptă să existe aceleași drepturi, dacă folosește dublă măsură, așa cum a fost în rezoluțiile luate pentru România, așa cum a fost în situația spațiului Schengen, dacă își alege când să vină la lucru în Parlament?

Un lucrător are o fișă a postului și își respectă atribuțiile, nu alege ce să facă și ce să nu facă.